Frau Präsidentin, sehr geehrte Lady Ashton! Es geht darum, dass Herr Putin nicht nur ein lupenreiner Antidemokrat ist, er ist auch ein hochkarätiger Antidemokrat. Er hat seine ersten Wahlen gewonnen vergessen wir das nicht und ist an die Macht gekommen, indem er einen Vernichtungsfeldzug gegen Tschetschenien ausgelöst hat. In seiner gesamten Amtstätigkeit als Präsident und als Premierminister hat er nichts anderes getan, als die errungene Teildemokratisierung Russlands wieder zurückzudrehen im Inneren und in der Außenpolitik. Herr Medwedew hat dem Ganzen zwar ein freundlicheres Gesicht gegeben, aber in der Heiligen Schrift heißt es schon An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Solche Früchte sehen wir leider Gottes nicht. Deshalb, glaube ich, ist die Forderung berechtigt, dass es in Russland demokratische Wahlen geben muss. Es hat doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir denjenigen, der die Wahlen manipuliert, bitten, seine eigene Manipulation zu überprüfen und aufzudecken. Das wird nicht geschehen. Jetzt hören wir immer Ja, aber Stabilität in Russland ist vorrangig.

Unser Interesse ist Stabilität in Russland. Aber Stabilität in Russland kann es nur geben, wenn in Russland ein demokratischer Rechtsstaat herrscht, wie ihn die Bürgerrechtler und Oppositionellen hier auf der Tribüne verkörpern, wie ihn die russischen Demonstranten für die Freiheit verkörpern. Stabilität ohne Freiheit gibt es nicht. Das ist eine Lehre aus der Geschichte, die wir endlich ziehen sollten.